geir gunnarsson fyrrverandi alþingismaður andaðist í fyrradag laugardaginn fimmti apríl hann var tæpra sjötíu og átta ára að aldri geir gunnarsson var fæddur í hafnarfirði tólfta árið nítján hundruð þrjátíu foreldrar hans voru björg björgólfsdóttir húsmóðir og maður hennar gunnar ingibergur hjörleifsson sjómaður en fórst í hinu mikla sjóslysi síðla árs nítján hundruð fjörutíu og eitt er togarinn sviði úr hafnarfirði sökk geir lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum í reykjavík árið nítján hundruð fimmtíu og eins og nam síðan viðskiptafræði í háskóla íslands árin nítján hundruð fimmtíu og eitt til nítján hundruð fimmtíu og fjórir frá fyrsta mars nítján hundruð fimmtíu og fjögur var hann skrifstofustjóri hafnarfjarðarbæjar og lét af því starfi fyrsta desember nítján hundruð sextíu og tvö í kosningum til alþingis árið nítján hundruð fimmtíu og sex og sumarkosningum nítján hundruð fimmtíu og níu var geir gunnarsson í kjöri fyrir alþýðubandalagið í hafnarfirði og var varaþingmaður landskjörinna alþingismanna tók hann á tvisvar sæti á alþingi fyrst nítján hundruð fimmtíu og sjö og síðan nítján hundruð fimmtíu og níu í haustkosningunum nítján hundruð fimmtíu og níu var hann á lista alþýðubandalagsins í reykjaneskjördæmi náði kjöri og átti sæti á alþingi samfleytt til ársins nítján hundruð níutíu og einn sat á þrjátíu og sjö þingum alls árið nítján hundruð níutíu og eitt að lokinni þingsetu í þrjátíu og tvö ár var geir gunnarsson skipaður aðstoðarríkissáttasemjari þar naut hann reynslu sinnar og skarpskyggni og þess trausts sem hann hafði áunnið sér honum var á þingferli sínum og síðar falin ýmis aukastörf og verður einungis fárra getið hann var í tryggingaráði nítján hundruð sextíu og sjö til nítján hundruð sjötíu og átta var skipaður nítján hundruð sjötíu og eitt í endurskoðunarnefnd tryggingakerfisins og nítján hundruð sjötíu og tvö í þingmannanefnd til að endurskoða tekjuöflunarkerfi ríkissjóðs í stjórn framkvæmdastofnunar ríkisins síðar byggðastofnunar var hann nítján hundruð sjötíu og átta til nítján hundruð áttatíu og sjö í bankaráði seðlabankans nítján hundruð níutíu og nítján hundruð níutíu og þrjú og í bankaráði búnaðarbankans nítján hundruð níutíu og fjögur til nítján hundruð níutíu og sjö geir ólst upp á sjómannsheimili í hafnarfirði og lifði breytilega tíma á langri ævi að loknu skólanámi tók hann við mikilvægu starfi á vegum bæjarfélagsins en sneri sér síðan að landsmálum hann var vel búinn undir að taka sæti á alþingi en þar átti hann lengi sæti í fjárveitinganefnd var talsmaður síns flokks í þeim málaflokki og á tímabili formaður fjárveitinganefndar naut hann víðtækrar þekkingar sinnar á fjármálum ríkisins þótti fastur fyrir en var jafnframt lipurmenni í samstarfi og glaðsinna ég bið háttvirta þingmenn um að rísa úr sætum í minningu geirs gunnarssonar þingmenn risu úr sætum takk fyrir